Rynek obecnie funkcjonuje, każdego roku obroty handlowe rosną, ceny spadają w zależności od sytuacji ekonomicznej i właściwie nie bardzo wiadomo, dlaczego posługiwać się tym narzędziem. Nawet jeśli nie podobają się pani komisarz bieżące ceny, to nie można zaprzeczyć temu, że system pracuje tak, jak został zaprojektowany.